Ob Terrorismus oder Wirtschaftsspionage, spätestens angesichts der massiven Datensammlungen in den USA und Großbritannien sollte allen klar sein, eine Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Sicherheit und Privatsphäre findet nicht statt! Daher müssen der verbalen Empörung jetzt konkrete Konsequenzen folgen. Da gibt es einiges, was wir tun können, wenn wir den Mut dazu haben den Start der Verhandlungen mit den USA über ein Handelsabkommen verschieben

bestehende Abkommen wie SWIFT oder das US Abkommen zu Fluggastdaten zumindest sorgfältig prüfen und gegebenenfalls kündigen und was den Datenschutz angeht, der muss im gesamten Datenschutzpaket ausgebaut werden. Und ein letzter Hinweis Die Rolle von Geheimdiensten, ihre konkreten Aufgaben und Zuständigkeiten müssen in unserer globalisierten und digitalisierten Welt neu diskutiert werden!